Hvala lepa tudi za to, dopolnilno vprašanje. Definitivno, neke stvari se da narediti, hitreje kot, kot druge. Samo za informacijo, pa naj to ne zveni, da bo to trajalo do takrat, ampak ta naš ključni strateški dokument, ki ga imamo in ga bo seveda ga je sprejel, in tudi naslednjega bo sprejel državni zbor, torej bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, mu veljavnost poteče prvega prvega dva tisoč enaindvajset. Do takrat more celotna zadeva biti končana oziroma nova pripravljena in vsa sprememba zakonodaje, če bomo do te spremembe zakonodaje tudi prišli, pravzaprav sprejeta v letu dva tisoč, dvajset. Ampak tisto, kar se da pa hitreje, so pa recimo spremembe pri učbeniški politiki. Učbeniška politika je ena od tistih, a ne, ki obremenjuje in težo torbic in, ni mogoče toliko interaktivna, digitalna, gradiva in tako naprej. To je nekaj, kar bi kar bi lahko, kar bi lahko dosegli dosegli prej. Veliko vprašanje je tudi glede na to, da letos, delamo poskus, v NPZ-jih, na katere ste, na katere ste aludirali, a ne. Kako pravzaprav najbolj optimalno narediti NPZ-je - zato ne rabimo dolgih večletnih analiz, ampak to lahko relativno hitro, hitro, hitro naredimo. Potem je, naslednje vprašanje, je dejansko vprašanje tudi pri ocenjevanju, torej ali številske ocene ali opisne ocene, ali sploh ocene pri nekaterih, pri nekaterih predmetih. Tudi to ne potrebuje, nekih dolgih analiz. Tako da so stvari, ki se jih da narediti hitreje, so pa stvari, če govorimo zdaj o nekaj malo bolj celokupni prenovi - zakaj? Zato, ker se bomo morali vprašati, kaj so pravzaprav poklici prihodnosti? Vprašati se bomo morali, kaj bomo delali čez deset, petnajst let in to je pravzaprav ključno vprašanje, ki ga imamo, ki ga imamo pred sabo. Zato, ker vsak šolski sistem kot veste, a ne je dolgostezen, in preden, da nekdo vstopi, in preden, da izstopi, iz šolskega sistema, pogosto mine tudi dvajset let, eni in, dvajset let šolanja in zato je treba, zato je treba neke stvari, neke trende vnaprej anticipirati in seveda sistem, temu primerno prilagajati. Hvala lepa.